Ano, opravdu dnes projednáváme mimořádně důležitou zprávu, která se vztahuje k vytvoření nového finančního nástroje, skrze který by bylo možno financovat vybavení jednotlivých celních úřadů, a tím posílit reálné základy celní unie.

bude stejná, bude jaksi stejně podrobná a zaručí také rychlou kontrolu, která nebude narušovat přechod zboží přes hranici. Tedy nebude narušovat mezinárodní obchod, který na vnější hranici probíhá. Tento nástroj, který vypadá zcela logicky ve chvíli, kdy máme celní unii, že to tedy je otázka evropská, nikoli pouze otázka národních států, tak je třeba říci, že tento návrh vzešel přímo z iniciativy členských států, a to členských států, které právě kontrolují vnější hranici.

Pokud by tento nástroj přišel a byl schválen a byl prosazen, pak jsem přesvědčen, že odstraníme nerovnováhu, která dnes v jednotlivých celních kontrolách probíhá, a jedinou šancí právě je ono podobné vybavení a metodologie kontrol, které na celních úřadech probíhají. Je třeba říci, že Komise v návrhu pro vybavení celnic zamýšlí částku 1,3 miliardy EUR, což je na první pohled částka vysoká, ale když si uvědomíme, že třeba takový scanner stojí kolem 4 milionů EUR, jedno takovéto zařízení, a když si uvědomíme, že se jedná o víceletý finanční rámec, pak ta částka samotná tak vysoká není. My jsme o tomto vedli podrobnou debatu na výboru IMCO a naše poselství je tuto částku nesnižovat a naopak se v budoucnu snažit tuto částku navýšit.

Pokud toto nevíme, pak nejsme schopni uzavřít politickou dohodu v rámci prvního čtení. To bylo stanovisko většiny zástupců politických frakcí ve výboru IMCO, já jsem se nakonec také přiklonil k tomuto stanovisku a tím pádem zde není uzavřena politická dohoda v rámci trialogu.